Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, dans la tourmente économique actuelle, le nouveau Parlement élu a le droit à une information actualisée aussi précise que possible sur la construction du projet de grand marché transatlantique et sur les objectifs de dérégulation qu'il contient dans les domaines économique et financier, contrairement au rêve formulé par quelques uns de nos collègues.

Pour ma part, je pense que cela serait très nuisible pour l'Europe, compte tenu de l'état pitoyable des fondamentaux de l'économie des USA et de leur refus de mettre de l'ordre dans la sphère financière, en plus des raisons de principe qui me conduisent à m'opposer à l'idée que ce partenariat soit, comme beaucoup d'entre vous l'ont répété, la pierre angulaire de la politique de l'Union européenne. Ce constat me conduit également à demander quelles dispositions vont être prises pour faire face à l'effondrement du dollar et au risque qu'il fait courir à l'Europe, comme au reste du monde. Pourquoi avoir repoussé sans examen sérieux la proposition de monnaie commune mondiale formulée par la Chine, au profit de la stabilité de l'économie du monde? Je veux mettre en garde contre un atlantisme désuet, qui finit par être un suivisme très archaïque, à ce moment de la vie du monde où nous avons besoin plus que jamais d'affirmer une existence indépendante des volontés des États Unis d'Amérique.